Im Ziel sind wir uns alle einig Transparenz ist wichtig, und ich glaube auch, dass wir uns als Europäisches Parlament nicht zu verstecken brauchen. Wir sind unter Medienfokus, wir werden von Journalisten beobachtet, unsere Arbeit ist heute transparent. Im Ziel sind sich alle einig, aber es darf erlaubt sein, über den Weg zu streiten. Und nicht jeder, der den Weg diskutiert und hinterfragt, ist gleichzeitig jemand, der alles im stillen Kämmerlein machen will, sondern jemand, der Fragen stellt.

zum Wettbewerbsverfahren im Rat, z.

Wir werden heute Abend in der Fraktion unsere endgültige Position klären. Ich möchte aber für die Fraktion klarmachen Transparenz ja, aber der Weg muss diskutierbar bleiben. Im Ziel sind wir uns auch alle einig Wenn wir auf europäischer Ebene über die einzelnen Institutionen diskutieren, dann ist nicht das Parlament das Problem, sondern dann ist es der nicht anwesende Rat, der das Problem darstellt, weil wir leider Gottes überhaupt nicht wissen, was in den Arbeitsgruppen im Rat passiert.